Tisztelt Államtitkár Asszony, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Biztos Úr, Kedves Kollégák! Az Európai Néppárt frakciója nevében szeretném kifejezni megelégedésemet, hálámat, hogy az Európai Parlament most először megemlékezik a holokauszt roma áldozatairól.

Tisztelettel adózni az áldozatok szenvedéseinek, az összetartozás és egymás elfogadásának e fájdalmas tanulságait pedig be kell építenünk közös történelmünkbe és közös emlékezetünkbe. Ezért fontos, hogy támogassuk azokat az egyetemeket, tudományos társaságokat, kutatóintézeteket, amelyek segítik a romák által megvívott, hosszú történelmünk során átélt viszontagságok feltárásában és bemutatásában. Javaslom, hogy a nemzeti tantervekben Európa minden államában meg kell jelenítenünk azt az évszázados közös történelmet, amelyen a többségi társadalmak a romákkal osztoztak. A mai nap is alkalmat ad arra, hogy megerősítsük ezt az összetartozást, hogy megismételjük, mi romák, a nemzetünk tagjai, államalkotó tényezők vagyunk, szabad és egyenlő európai polgárok.

Hétszáz évnyi közös történelem áll mögöttünk, hét küzdelmes évszázad, melyek során számtalanszor bizonyítottuk hűségünket hazánkhoz és Európához. A kirekesztés és üldöztetés sötét napjaira emlékezvén közös történelmünknek ezekből a felemelő pillanataiból kell erőt merítenünk, és reményt merítenünk arra, hogy összefogva, méltóságteli, együtt lélegző közösséggé válhatunk. Mert ahogy közös a történelmünk, úgy közös lesz a jövőnk is, mindannyian tudjuk, és szeretném remélni, hogy együtt minden sikerülhet, de abban biztos vagyok, hogy minden csak együtt sikerülhet. Egymást követő nemzedékek odaadó munkájára van szükség ahhoz, hogy mindenki a saját életében, a saját környezetében törekedjen felépíteni egy elfogadóbb és tökéletesebb világot. Elődeink számtalanszor bizonyították már, hogy nemzeteink képesek összefogni, ha sorskérdésekről van szó. És számunkra az európai romák helyzete sorskérdés. Most rajtunk a sor, és az első lépést ma kell megtennünk. És ha engedik, hogy még hozzátegyem, a második lépést pedig két hét múlva a plenáris ülésen, ahol az európai romastratégia mindannyiunk elvárása szerint végre elindulhat az útjára.